Moraes, elle est bénéfique pour les deux parties, pour l'Europe comme pour les États des Balkans.

l'ARYM, le Monténégro et la Serbie, nous n'avons pas arrêté d'aider l'Albanie, où je me suis rendu personnellement, et la Bosnie et Herzégovine, pour les aider justement à progresser.